Pokiaľ by trend neúspešných sterilizačných operácií pokračoval, pre eurozónu by to znamenalo obdobu kvantitatívneho uvoľňovania, a teda aj negatívny dopad na kúpnu silu európskej meny. Preto je, vážený pán guvernér, potrebné veľmi citlivo modifikovať politiku Európskej centrálnej banky tak, aby lepšie chránila svoju menu a cenovú stabilitu eurozóny.